Je crois que le travail qu'il a réussi à faire pour trouver un consensus sur l'utilisation du Fonds européen des réfugiés, dont la vocation est de financer et d'inciter les États membres à développer leur programme de réinstallation des réfugiés, est un travail tout à fait positif que la commissaire Malmström encourage de ses vœux et je m'en félicite. Il faut néanmoins garder en tête quelques chiffres qui permettent de relativiser la portée de ce Fonds. Si nous consacrions ce que je ne souhaite pas parce que ce serait forcément au détriment du financement des conditions d'accueil des réfugiés, des demandeurs d'asile en Europe mais si nous consacrions l'ensemble du Fonds européen, ce serait seulement, péniblement, deux dizaines de milliers de réfugiés que nous pourrions réinstaller en Europe, un nombre extrêmement éloigné

Deuxième précaution à prendre, me semble t il, c'est parce que nous en avons eu l'expérience dans mon pays, la France celle de la médiatisation de la réinstallation de quelques réfugiés, comme un arbre de bonne volonté charitable qui cacherait une forêt de mauvaises pratiques, parce que, dans le même temps, ce pays, la France, vient d'être condamné par le comité